Musíme rozhodne odsúdiť násilie, ktoré sa odohralo na námestí Tahrir len pred niekoľkými dňami.

Lady Ashton, naši diplomati musia egyptským partnerom pri každej príležitosti pripomínať, že Európa bude spolupracovať len so skutočne slobodným Egyptom.

Národné zmierenie kresťanov a moslimov je cestou ku skutočnej slobode nielen v Egypte, ale aj v ďalších krajinách Arabskej jari. V uliciach Káhiry sa na odevoch ľudí objavili odznaky s krížom a polmesiacom, pod ktorými je nápis